Wir müssen weltweit und natürlich auch in der Europäischen Union, mehr für den Artenschutz tun.

Ich möchte aber davor warnen, dass wir, wenn wir über Biodiversität reden, immer nur die einfachen Lösungen favorisieren mehr Schutzgebiete, überall 30 strengere Vertragsverletzungsverfahren.

Manchmal bringt europäisches Artenschutzrecht heute schon Konfliktsituationen, zum Beispiel mit der menschlichen Gesundheit, wenn man versucht, den Verkehr aus den Städten herauszubringen, dann haben wir da manchmal Probleme. Deswegen Abwägung und vor allen Dingen keine einseitige Beschimpfung der Landwirte, wie das im Änderungsantrag 1 geschieht. Das bringt uns wirklich nicht zum Ziel. Wir müssen gemeinsam arbeiten und nicht konfrontativ.